Fünfundsiebzig Prozent aller Verfolgungen von Menschen aufgrund religiöser Überzeugung sind gegenwärtig Verfolgungen von Christen. Man muss feststellen, dass hier auch die gesamte islamische Welt auch die Vertreter des islamischen Glaubens, obwohl sie keine zentralen Einrichtungen haben aufgefordert ist, endlich gegen solche Gewalttaten vorzugehen und sich davon deutlich zu distanzieren. Ich glaube, das ist der einzige Weg.